Veintidós páginas que hablan acertadamente —y que yo aplaudo y apoyo— de mujeres víctimas de violencia de género, de trata, de colectivos LGTB víctimas del odio, de migrantes, etcétera. Pero ni una sola mención a las víctimas del terrorismo.

¿O el atentado de Niza, donde ochenta y cuatro personas, —muchos de ellos niños— fueron asesinadas y hubo cientos de heridos? Y podría seguir citando ciudades europeas donde los terroristas violaron el primero de los derechos fundamentales el derecho a la vida. Cuando el ponente cita en su exposición de motivos los numerosos informes del Parlamento que le han servido de referencia, no aparece el informe sobre la lucha contra el terrorismo, cuyo principal objetivo es garantizar la libertad, la seguridad y la justicia de todos los europeos. Voy a dar mi voto positivo a este informe porque para mí todas las víctimas merecen el mismo respeto, pero quiero manifestar que las víctimas del terrorismo necesitan mayor apoyo de la Unión Europea en la protección de sus derechos fundamentales y en la defensa de la memoria, la dignidad y la justicia.